að magnús frá byrjun virðulegi forseti það er nú orðið nokkuð um liðið síðan ég sendi inn þessa fyrirspurn ég hygg að það hafi verið í haust og hún hefur ekki komist hér á dagskrá af ýmsum ástæðum það er alls ekki við þingið né hæstvirtur ráðherra að sakast í þeim efnum kannski frekar það að sá sem hér stendur hefur verið fjarverandi þegar hægt hefur verið að taka þetta mál fyrir en nú er loks komið að því þessi fyrirspurn mín til hæstvirts samgönguráðherra hljóðar svo með leyfi forseta hvað líður undirbúningi framkvæmda við nýjan þjóðveg inn í þéttbýli á akranesi svo að ég fari aðeins yfir þetta þá er þetta tiltölulega stuttur vegarkafli sem gert er ráð fyrir að verði innkoma á þjóðvegi inn í bæjarfélagið á akranesi akranes hefur verið í mjög örum vexti undanfarin missiri í morgun bárust okkur þær gleðifréttir að fjöldi akurnesinga væri nú kominn upp í sex þúsund það fæddist lítið barn í gær á akranesi og þessi múr hefur nú verið rofinn og það eru náttúrlega mál gleðitíðindi öllum þessum vexti og þessum framkvæmdum fylgja náttúrlega þarfir á því að gera ákveðnar breytingar í skipulagi og öðru meðal annars í því hvað varðar innkeyrsluna inn í bæjarfélagið þjóðbrautin er tiltölulega stuttur vegarkafli sem liggur inn í bæjarfélagið þetta er í raun og veru gamall vegur sem hefur verið áratugum saman leifar af gömlum þjóðvegi ef svo má segja nú stendur til að setja þarna hringtorg og gera gert að almennilegum vegi innkeyrslu inn í bæinn það hafa verið framkvæmdir beggja vegna við þennan veg undanfarin missiri íbúahverfi hefur verið að rísa og er að rísa sunnan megin við veginn en norðan megin við veginn er síðan verið að reisa til að mynda verslunarhúsnæði og annað þar fram eftir götunum ástandið eins og þetta er núna er orðið í raun og veru mjög slæmt því að við sem það náttúrlega fyrir okkur við akurnesingar ég sem stend hér er akurnesingur og bý á akranesi við sjáum það fyrir okkur að ef þetta verði ekki klárað muni það skapa mjög mikil óþægindi fyrir íbúa meðal annars í þessu nýja íbúðahverfi sem er að rísa þetta mun líka skapa hættur vegurinn er mjög slæmur þetta er malarvegur eins og hann er í dag og honum hefur náttúrlega kannski ekki verið haldið við sem skyldi einmitt vegna þess að yfirvöld bæði bæjaryfirvöld á akranesi og samgönguyfirvöld í landinu hafa séð fram á það að þarna yrðu gerðar almennilega umbætur og byggður upp almennilegur vegur með öllu sem því fylgir það er eins og það sé núna virðulegi forseti að þessi mál séu i einhvers konar sjálfheldu þó að tíminn líði hratt og kröfurnar verði sífellt háværari og meiri um það að það verði farið í að klára þetta þetta er í sjálfu sér ekki mikið verk þetta er nú ástæðan fyrir því að ég taldi rétt að leggja hér fram þessa fyrirspurn og hún er enn í fullu gildi það er hvað líði nú undirbúningi framkvæmda við þennan nýja þjóðveg inn í þéttbýli á akranesi